það er svo sem ekkert tilefni til bjartsýni ríkisstjórnin hefur lagt fram stjórnarsáttmála upp á átján blaðsíður en hann svarar því miður ekki þeim spurningum sem helst brenna á íslensku þjóðinni svörin koma heldur ekki í landinu hún kallar á skýr svör um aðgerðir vegna greiðsluvanda heimilanna og hún krefst þess að nú verði lagður grunnur að nýrri lífskjarasókn virðulegi forseti um þessar mundir er oft rætt um mikilvægi gagnsæis í öllum málum

forseti hæstvirtur forsætisráðherra vill hefja stjórnmálin yfir gamaldags skotgrafahernað að gefnu tilefni vil ég taka fram að við sjálfstæðismenn mætum

við endurreisn bankakerfisins sem hefur tafist nú skora ég á

við stöndum frammi fyrir sterka og engan geta sagt til um niðurstöðu samninga komið sér saman um virðulegi forseti hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan að hún væri óviss samningi sem hann sjálfur ætlar að leiða til lykta hvað er átt við hér eiginlega hvers konar samningur er

hagsmuni heimila og fyrirtækja fyrr hefst viðreisnin ekki í íslensku hagkerfi